On a vu à Copenhague, d'ailleurs, que l'Europe n'était devenue que l'addition des stratégies de communication personnelles des chefs d'État et de gouvernement européens, et je veux citer spécifiquement M.

Dans ces conditions, il est évidemment facile de taper sur le processus onusien. C'est vrai que l'ONU, c'est compliqué, et qu'un G20 où les accords ne disent rien, mais où on fait de grands effets de tribune, c'est beaucoup plus simple. Aussi, dans l'année qui vient, l'Europe doit faire plus et mieux. Aujourd'hui, on en est à un objectif de 20 Mais, 20 c'est tout simplement faire moins d'efforts dans les dix prochaines années qu'on en a fait dans les dix dernières, c'est réduire l'effort climatique européen. Ce n'est pas seulement absurde pour le climat, quand les scientifiques nous disent qu'il faut atteindre 40 mais c'est absurde pour notre économie, c'est absurde pour nos emplois. Alors, Madame la Ministre, s'il vous plaît, ne réduisez pas l'ambition européenne en matière de climat au plus petit dénominateur commun, aux discours du président Barroso, qui ne veut pas bouger des 20 ou aux discours de l'Italie et de la Pologne qui vont bientôt nier la réalité des changements climatiques.